Madame la Présidente, je voudrais d'abord remercier M Jensen de son travail toujours remarquable, parce qu'il est très ouvert et très attentif à l'ensemble des opinions. Je voudrais d'abord dire que, derrière les systèmes de transport intelligent, il y a quand même des crédits européens et que j'ai été un peu stupéfait de constater combien ils étaient presque essentiellement orientés vers l'automobile.

c'est un secteur économique extrêmement puissant en Europe. Mais je pense que nous avons besoin de mettre de l'intelligence dans tous les modes de transport.

Donc, je pense qu'il faudrait que l'on diversifie quand même les moyens dans les années à venir.

Enfin, je pense qu'il faut que l'on privilégie également d'autres modes que les modes automobiles. Sous ces réserves, je suis d'accord avec le rapport qui a été présenté.